El primer acicate es la idea de no computar a efectos de deuda estas inversiones. El segundo, que necesitamos un sistema integrado de movilidad de personas y mercancías, plenamente intermodal, sin cuellos de botella entre Estados y bajo en emisiones. El tercero, que esta revolución logística es básica para luchar contra el cambio climático, mejorar nuestra competitividad a nivel global y activar una interesante cantera de empleo basada en el conocimiento y la utilización intensiva de las nuevas tecnologías. Por eso cuando un Estado no cumple su parte del trato y retrasa las inversiones en un proyecto prioritario como la llamada Y vasca, está perjudicando a todos los socios del proyecto europeo. Por eso hay que poner los medios para relanzar esta lista de obras prioritarias imprescindibles, para que podamos hablar en serio de transporte, de movilidad y de logística en la Unión Europea.